Madame la Haute représentante, vous avez souligné, nous en sommes tous conscients, l'urgence qu'il y a à agir face à la crise libyenne. Vous avez justement rappelé ce que l'Union européenne a fait et a plutôt bien fait en matière humanitaire et en matière d'évacuation des ressortissants européens. Je pense, d'ailleurs, que l'Union européenne aurait gagné à rendre publiques, de façon beaucoup plus visible, ces actions parce qu'on a toujours trop l'impression que ce sont les États membres seuls qui font ces opérations alors que vous avez rappelé que les mécanismes européens ont fonctionné.

Mais ce ne sera pas suffisant parce que, ne l'oublions pas, les no fly zone n'ont pas empêché en Bosnie et au Kosovo des exactions au sol, même lorsqu'elles étaient appliquées très rigoureusement en matière de survol aérien. Nous avons, en attendant les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, des instruments européens en matière de politique et de sécurité de défense commune, nous pouvons les mettre en œuvre en matière de surveillance maritime, de surveillance de l'embargo, d'acheminement de l'aide humanitaire.